Monsieur le Président, le Conseil européen d'octobre portera principalement sur les migrations.

2015. Et le plus dur est devant nous car l'Afrique va doubler sa population d'ici 2050, ce qui risque d'amener un afflux supplémentaire de migrants économiques, sans même parler du dérèglement climatique qui risque d'amplifier le phénomène. Face à ce défi, l'Union européenne adopte, hélas, une position contradictoire, car elle fait preuve de fermeté dans les intentions, mais de faiblesse dans les actes. Dans ses discours, l'Union annonce sa volonté d'enrayer la submersion migratoire grâce, notamment, aux accords de coopération conclus avec la Turquie et d'autres pays. On aimerait la croire, mais le contenu catastrophique de l'accord conclu en 2015 avec la Turquie montre qu'elle est incapable de défendre les intérêts européens. Par comparaison, l'Italie a beaucoup mieux défendu ses intérêts et, par conséquent, nos intérêts en négociant directement avec les autorités libyennes. Il y a pire l'Union ruine de toute façon les efforts qu'elle prétend déployer en essayant d'imposer aux États européens sa folle politique de relocalisation des migrants. C'est un formidable appel d'air pour les millions d'étrangers qui rêvent de venir en Europe et pour les ONG irresponsables qui veulent les amener.

Par leur fermeté, ces deux États nous montrent la seule voie à suivre si l'on veut sauver l'identité des peuples européens.

Conclure des accords de réadmission est nécessaire aussi, mais l'essentiel est de donner un signe fort en refusant les relocalisations.